Allard, vous avez tout à fait raison puisque je suis français et que je représente l'Écosse, l'une des nations du Royaume Uni, ici dans ce Parlement.

Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre respect, pour votre courtoisie et aussi pour votre flegme, un mot très britannique et une des valeurs que nous avons peut être perdue, maintenant, en Grande Bretagne et qu'il est peut être bon qu'un Français nous rappelle. Je voulais simplement dire que le Brexit, ce n'est pas seulement les droits de douane, c'est aussi, et là je continuerai en anglais...